Herr Präsident! Anstatt die wahren Probleme der Eurozone endlich anzugehen, hat die Union wir wissen das alle den Kopf in den Sand gesteckt und versucht, sich mit Marketingstrategien über Wasser zu halten. Denn dieses Europäische Semester ist meines Erachtens von der Realität längst eingeholt, obwohl es eben für mehr Finanztransparenz sorgen sollte. Dass sich wirtschaftliches Wachstum und Erfolg nicht verordnen lassen, haben wir alle im Zuge der Eurokrise schmerzhaft lernen müssen. Und dass die EU außerstande ist, für die Einhaltung von vereinbarten Finanzkriterien zu sorgen, hat sich schon beim durchaus wirkungslosen Stabilitätspakt erwiesen. Die Währungsunion ist bekanntlich wegen der massiv unterschiedlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen ihrer Mitglieder eine Fehlkonstruktion, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, so wissen wir es heute. Statt hin zu mehr Zentralisierung, wie man sie nun offenbar weiterhin durchführen will, müssen wir zurück zu einem Staatenverbund gleichberechtigter Staaten, die unter Umständen auch eine eigene Währungs und Wirtschaftspolitik betreiben können. Allenfalls lebensfähig wäre eine kleinere Hartwährungszone. Das wissen wir alle.